Chciałem się zająć dwoma kierunkami, bo przecież tych spraw związanych z Radą Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych jest wiele.

Trzeba jednak dalszych starań, by te mniejszości rzeczywiście były bezpieczne, bo w dalszym ciągu otrzymujemy jednak informacje, że dochodzi tam do aktów przemocy.

powołana narodowa rada praw człowieka mogła pełnić funkcję egipskiego ombudsmana.

Najpierw powinniśmy zaprzestać wykonywania kary śmierci, a przede wszystkim zaprzestać wykonywania ich publicznie.